A gazdasági válság rámutatott arra, hogy milyen sérülékeny a bankrendszerünk. Rámutatott arra is, hogy az egyes tagállami sérült bankok problémái milyen könnyen átgyűrűznek más tagállamokba, és rámutatott arra is, hogy az egyedi megoldások nem járhatnak, és nem is jártak sikerrel. Éppen ideje volt közös megoldáson gondolkozni. A bankunió összes elemének megvalósulása az euróövezet tagállamai számára és azon túl is kedvező lehet, pontosan azért, mert azt a bizalmat fogja erősíteni, amit a piac mindig pozitívan áraz be. Összességében az euróövezet bankjai alacsonyabb finanszírozással tudják majd a reálgazdaságot finanszírozni, és ez áttételesen kedvező hatást gyakorolhat az euróövezeten kívülre is. Hazánk, Magyarország a visegrádi négyekkel együtt azt az álláspontot képviseli, hogy a bankuniót megteremtő intézkedések nem kerülhetik ki az EU meglévő intézményrendszerét, és nem hozhatják kedvezőtlenebb helyzetbe az eurózónán kívüli országokat, és nem veszélyeztethetik a belső piac egységét. Köszönöm Marianne Thyssen asszonynak és Giegold képviselőtársamnak, hogy ezeket a kérdéseket megfelelően kezelték, és a végső kompromisszumoknál figyelembe vették úgy az eurózóna, mind a zónán kívüli tagállamoknak az érdekeit is. Fontosnak tartom azt is, hogy akik majd később akarnak belépni ebbe az unióba, a jogok és kötelezettségek akkor is legyenek egyensúlyban. Egyetértek azzal is, hogy kiváló ötlet egy speciális pénzügyi védőbástyának a megteremtése, talán hasznos lenne az eurózónán kívüli országok számára is ez. Fontos ez a háromszintű felügyeleti rendszer, azonban arra szeretnék figyelmeztetni, és azt szeretném kérni, hogy ez ne legyen bürokratikus, valamint ne legyenek benne hatásköri átfedések.

Nagyon érdekes kérdés az anya és leánybankoknak a kérdése. Nem tartom elfogadhatónak, hogy a külföldi kézben lévő leánybankokat fiókká alakítsák át. Ez a két kategória eltérő nemzeti felügyeleti jogkört jelent. Elnök úr, egy utolsó mondat vannak még tisztázandó kérdések, ezek nagyon fontosak, azonban nem kell, hogy elsiessük.